hvala. Seveda predlagam, da v državnem zboru vendarle se posvetimo tej problematiki, o kateri pravzaprav nikoli ne govorimo, pa bi bilo potrebno, da se pravzaprav vsi skupaj nekako poglobimo v to onesnaževanje našega okolja, naše krajine, z res, pretirano, no, poplavo teh, reklamnih, panojev in vsega, vse ostale navlake, ne, ki sem jo prej naštevala. Ampak, bolj, da predlagam, no, da se enkrat, v državnem zboru temu posvetimo in potem sčasoma, ko bo ministrstvo lahko se tega lotilo, ne trdim, da mora čisto takoj, ampak, da začne, da začnemo nekako s skupnimi močmi, delati v to smer, no. Mislim, da bi bilo prav. Hvala lepa.